D'abord, un remerciement pour la Commission.

Ils l'ont demandé, je tiens à le dire à nos collègues.

au Liberia, c'est payant.